Die wichtige Frage bei den Kontrollen ist natürlich auch die Häufigkeit der Kontrollen und welche Kriterien überhaupt bei den Kontrollen angelegt werden. Da möchte ich fragen, ob es richtig ist, dass die Größe eines Betriebs entscheidend ist, wie oft Kontrollen sein sollen und in welcher Intensität.